Señora presidenta, el pasado 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cumplió con lo establecido en la Constitución venezolana y asumió de manera interina la presidencia del país. Su mandato tiene una finalidad única y clara conducir a Venezuela hacia unas elecciones libres y democráticas en el plazo de tiempo más breve posible

Desde entonces, muchos Estados, entre ellos las democracias latinoamericanas más importantes, también los Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel, han reconocido la presidencia interina de Guaidó. La pregunta es ¿a qué está esperando Europa?

¿Hasta cuándo, queridos colegas? Los que estarán hoy manifestándose en las calles de Venezuela no son europeos, es verdad, pero luchan por los mismos valores por los que luchamos nosotros. No son europeos, es verdad, pero luchan por tener una vida digna como la que tenemos nosotros. No son europeos, es verdad, pero luchan por la paz y por la libertad como luchamos nosotros. No son europeos, pero luchan por que sus hijos no estén en las cárceles de Maduro, sino en colegios y en universidades como están los nuestros. No son europeos, es verdad, pero luchan para que más de dos millones y medio de venezolanos refugiados o exiliados puedan volver a su país con dignidad y con la cabeza alta como volvimos nosotros después de la guerra. No son europeos, pero luchan para que la muerte de tantos miles de hombres y mujeres inocentes en estos 19 años, 11 meses y 29 días de tiranía no haya sido en vano. No son europeos, pero son europeos, porque nosotros también somos venezolanos, porque, cuando se trata de la libertad, de la democracia, de la igualdad, de la dignidad en el mundo, no hay fronteras. Nosotros mismos no podríamos, no tendríamos derecho a llamarnos europeos si hoy no actuáramos como si fuésemos venezolanos. Cuando se trata de defender los derechos humanos, la libertad y la democracia, Europa no puede ser neutral ni equidistante. Europa no es solo un lugar. Europa es también un ideal. Europa es una aspiración. ¿Cuántas muertes violentas, cuántos enfermos fallecidos por falta de medicinas, cuántas mujeres embarazadas sin nutrición, cuántos ancianos, cuántos niños desvalidos fallecerán por falta de alimentos? ¿Cuánto más tiene que pasar en Venezuela para que entendamos lo que allí está ocurriendo? Por eso le pedimos a esta Cámara, a este Parlamento, tres cosas. Primero reconozcamos a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó como únicos poderes legítimos de Venezuela. Segundo exijamos a las fuerzas armadas venezolanas que garanticen una transición pacífica de poderes con lealtad a la Constitución y al pueblo venezolano. Y tercero pongamos a disposición de las nuevas autoridades un primer paquete de ayuda urgente para aliviar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Si Maduro es un tirano, no podemos darle un plazo para que convoque elecciones. Si Maduro es un tirano, no podemos pedirle que dialogue. Si Maduro es un tirano, no podemos esperar que rectifique, porque esperar que rectifique un tirano es darle una oportunidad al tirano. Los tiranos no convocan elecciones. Los tiranos no dialogan. Los tiranos no rectifican. Son tiranos, no son flores del campo. Los tiranos son peligrosos y con los tiranos solo se puede actuar con la cabeza alta y con los principios por bandera, con severidad. Por eso, hagamos hoy, aunque somos europeos, historia venezolana. Reconozcamos al poder democrático y legítimo de Venezuela seamos como Parlamento Europeo la primera institución europea que reconozca a la democracia venezolana.

Los tiranos jamás alumbrarán ninguna posibilidad democrática.